og eitt mál þrjátíu og eitt sem áður var flutt á nýliðnu löggjafarþingi og snýr að gjaldþrotaskiptum og fyrningu riftunar út af fyrir sig lítið og tæknilegt mál sem ég gerði ekki ráð fyrir að kalli á mikla umræðu en þess meiri og vandaðri umfjöllun hjá allsherjarnefnd nú er það kunnara en frá þurfi að segja að þegar gjaldþrot verða hendir það oft og iðulega að ýmsir gjörningar sem forráðamenn félaga og þeir sem fyrir gjaldþroti verða hafa gripið til í aðdraganda gjaldþrotsins til dæmis ráðstöfun á eignum til dæmis ráðstöfun á húseignum eða öðrum eignum jafnvel til skyldra aðila hún vekur upp deilur og kröfur frá kröfuhöfum þess eru ýmis dæmi að upp komi ásakanir um að eignum hafi verið skotið undan í aðdraganda gjaldþrots og sá fyrningarfrestur sem hér um ræðir víkur að þessu að bústjórar í gjaldþrotaskiptum fái heimild til þess í framhaldi af hruninu sem hér varð mun lengur heldur en áður var að rifta gjörningum sem þrotamenn hafa gripið til í aðdraganda þrotsins ef skiptastjóri telur að með þeim ráðstöfunum hafi menn verið að skjóta undan eignum nú er það svo að þær aðstæður sem eru í okkar samfélagi og sá mikli fjöldi þrotamats sem verður og sú viðleitni og stjórnvalda allra aðila í samfélaginu til að lengja greiðslufresti og gefa mönnum tækifæri eins og mögulegt er að leysa úr sínum málum mun verða til þess að það dregst að bú verði tekin til skipta þess vegna að mati flutningsmanna sem eru auk mín háttvirtir þingmenn þórunn sveinbjarnardóttir og háttvirtur þingmaður sigmundur ernir rúnarsson að skiptastjórar geti rift ráðstöfunum lengra aftur í tímann vegna þeirra fresta sem nú verða gefnir það er auðvitað fyrst og fremst til þess gert að lágmarka undanskot eigna og sömuleiðis til að tryggja það sem allra best að hér verði ekki mikil sár eftir þar sem almenningur skynji að menn hafi í umtalsverðum mæli komist upp með það að skjóta undan eignum en skilja skuldir eftir skuldir sem skattgreiðendur framtíðarinnar þurfi að borga ekki þannig að farið sé með neinum sérstökum eða óeðlilegum hætti að þrotamönnum heldur einfaldlega með því að skiptastjórar geti í fjögur ár aftur í tímann rift ýmsum ráðstöfunum hvort sem menn hafa ráðstafað húseignum til fólks skylt sér eða selt eignir á undirverði til aðila sem telja verður að tengist viðkomandi eða flutt fé út úr rekstri eða til annarra sem lögmætt væri að taka inn í skiptin ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar til umfjöllunar